Señora presidenta, estas negociaciones certifican que ni los defensores del ni el Gobierno del Reino Unido creyeron nunca que los británicos decidiesen abandonar la Unión Europea.

Por eso, antes que nada, hay que persistir en negociar rápidamente las condiciones del divorcio, incluido el coste de la factura, priorizar el debate sobre los derechos de la ciudadanía y blindar el trabajo por la paz realizado por la Unión Europea en Irlanda del Norte.

asentar la mejor convivencia posible por separado en el futuro y, quién sabe, ofrecer argumentos para regresar a la vida en común. Toda una lección sobre lo que aporta a la Unión y sus valores el derecho a decidir.

obliga a quienes nos quedamos a insistir en lo que nos une un espacio de derechos, libertades y prosperidad una unión voluntaria, construida desde abajo, suma real de toda nuestra diversidad, capaz de representarnos como agente global, que nunca se nos ocurriría imponer a porrazos, porque convence. Y, en un escenario así, nuestro futuro —como ha dicho Juncker— es la unión, no el brexit